Doresc de asemenea să subliniez contribuția pe care Ombudsmanul European a avut o la îmbunătățirea culturii bunei administrații, atât la nivel european cât și la nivel național, ca și excelenta cooperare pe care Comisia de petiții a avut o cu dumneavoastră nu doar în 2011, ci în mod sistematic în acești ani. În final, raportul nostru spune un lucru care trebuie totuși să ne îngrijoreze domnule vicepreședinte Šefčovič 58 dintre anchete vizează Comisia Europeană. Și mai mult decât atât, în 2012 continuă să existe, inclusiv la Comisia de petiții, cazuri care acuză lipsa de transparență și lipsa de cooperare a Comisiei Europene în relațiile sale cu cetățenii europeni. În final, vă urez succes domnule Ombudsman European și vă doresc să aveți același succes în efortul dumneavoastră de a convinge ombudsmanii naționali că și ei au o datorie fundamentală ca statele membre să și servească propriii cetățeni.